Gestionarea operațională a SIS II, VIS, EURODAC și a altor sisteme de tehnologia informației la scară largă este vitală pentru viitorul spațiului de libertate, securitate și justiție european. Prin urmare, instituirea unei singure autorități care să asigure gestionarea operațională a acestor sisteme informative este absolut necesară. Traversăm o perioadă de restricții bugetare care trebuie să se reflecte și în activitatea organismelor europene. Susțin propunerea ca strategia agenției să se bazeze pe un plan multianual privind politica de personal și pe un proiect de program anual de lucru, cu obiective clare și indicatori de performanță. Regret că propunerea Comisiei de control bugetar de a se reduce numărul membrilor Consiliului de administrație nu a fost acceptată. Respect dreptul statelor membre de a fi implicate în luare deciziilor la nivelul agențiilor, dar consider că un consiliu de administrație format din 29 de membri este o structură costisitoare și greoaie, care nu contribuie la eficientizarea activității.